Spoštovano predsedstvo, spoštovane poslanke, poslanci, lepo pozdravljeni! Rejništvo je institut družinskega prava kot posebna oblika varstva otrok, ki jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši. Trenutno je vsebinsko urejen v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, od petnajstega aprila dva tisoč devetnajst pa bo urejen v Družinskem zakoniku. Institut rejništva se z novim Družinskim zakonikom vsebinsko ne spreminja. Samo izvajanje rejniške dejavnosti je predmet posebnega zakonskega urejanja v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti. Ta zakon ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, ureja postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje te dejavnosti, določa način izvajanja dejavnosti, tako s strani rejnic oziroma rejnikov, kot tudi centrov za socialno delo. Ureja torej tudi način in financiranje ter še nekatere druga vprašanja, povezana s samim izvajanjem rejniške dejavnosti. Po zadnjih podatkih, februar dva tisoč devetnajst je v Sloveniji šesto devetintrideset rejnic in rejnikov, od tega jih sto eden izvaja rejniško dejavnost kot poklic, pri petsto šestih rejnicah in rejnikih pa je nameščenih osemsto oseminpetdeset otrok, oziroma oseb, od tega jih je šesto oseminšestdeset otrok, torej do osemnajstega leta ter sto devetdeset oseb, starih med osemnajst in šestindvajset let, ki ostajajo v rejništvu zaradi nadaljevanja šolanja, oziroma ker zaradi motenj v telesnem ali duševnem razvoju, niso sposobne za samostojno življenje in pa delo. V družinah sorodnikov je nameščenih dvesto devet otrok oziroma oseb v največji meri pri starih starših. Kot povedo že same številke, je v tovrstni obliki varstva nameščenih največ otrok, ki ne bivajo v svoji matičnih družinah. Ena bistvena novost, ki jo prinaša Družinski zakonik, je prenos stvarne pristojnosti za odločanje o vprašanjih iz razmerij med starši in otroki na sodišča. Zaradi izvajanja Družinskega zakonika so potrebne nekatere postopkovne in terminološke spremembe, v veljavni ureditvi v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti. Gre za predmet Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. Spremembe v postopku pridobitve, tako imenovanih izrednih dovoljenj za izvajanje rejniške dejavnosti na podlagi trenutno veljavnega štirinajstega člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. Ocena o koristnosti namestitve otroka v rejništvo je identična z oceno, da otrok potrebuje zaščitni ukrep za namestitvijo v rejništvu, zato je smiselno, da organ, ki odloči o potrebnosti namestitve v rejništvo, obenem odloči tudi o tem, da osebo, ki sicer ni kandidirala za izvajanje rejniške dejavnosti oziroma še ni vpisana v evidenco izdanih dovoljenj in želi sprejeti v rejništvo določenega otroka, določi kot rejnika ter v ta namen preveri izpolnjenost pogojev za izvajanje rejniške dejavnosti. Po sedaj veljavni ureditvi namreč o tem odloča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po predlogu zakona bi se izvršljiva sodna odločba o namestitvi otroka v rejništvo, s katero je oseba imenovana za rejnico oziroma rejnika, štela za izdano dovoljenje, za izvajanje rejniške dejavnosti ter bi pomenila podlago za vpis rejnika v evidenco izdanih dovoljenj, vendar le za čas izvajanja, ko otrok potrebuje namestitev v rejniško družino, kot je določeno v sodni odločbi. Družinski zakonik določa tudi pristojnost sodišča glede razrešitve rejnika, po tem, ko je otrok nameščen v rejniško družino. Veljavna ureditev instituta razrešitve rejnika ne ureja, torej, določa načine prenehanja rejniške pogodbe, med drugim tudi z razvezo ali odpovedjo rejniške pogodbe, zato predlog zakona ureja razloge za razrešitev. V skladu z ureditvijo v Družinskem zakoniku so potrebne nekatere terminološke spremembe v predlogu zakona, in sicer se namesto roditeljska pravica, uvaja nov izraz starševska skrb, ter namesto odvzem poslovne sposobnosti, izraz oseba, ki ni poslovno sposobna. Poleg sprememb, ki so potrebne zaradi začetka uporabe Družinskega družinskega zakonika smo v predlog zakona vključili še nekatere manjše popravke in spremembe, vse izključno iz vidika večje fleksibilnosti izvajanja rejniške dejavnosti in doprinosa k izboljšanju tega področja. Gre za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic, in pa uvaja se možnost podaljšanja bivanja v rejniških družinah osebam, ki po zaključku srednješolskega izobraževanja, aktivno iščejo zaposlitev in nimajo druge možnosti bivanja. Poleg navedenega predlagamo tudi dvig višine plačila dela kot dela rejnine, ki pripada rejniku, in sicer za devet evrov. Ta del rejnine se namreč od začetka Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, torej od leta dva tisoč dva, ni spreminjal. Plačilo, plačilo dela se v skladu s predlogom zakona tako poviša iz sto triindvajset celih enainpetdeset evrov, na sto dvaintrideset celih petdeset evrov. K dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, je bil predlagan in pripravljen pripravljen amandma s strani Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora v izogib težavam pri morebitnemu odvzemu dovoljenja za opravljanje rejniške dejavnosti. Hvala.